forsætisráðherra hefur tuttugu mínútur til framsögu en aðrir þingflokkar en þingflokkur forsætisráðherra hafa tólf mínútur í fyrstu umferð í annarri umferð hafa þingflokkarnir sex mínútur en í þeirri þriðju fimm mínútur hver þingflokkur röð flokkanna í öllum umferðum er þessi

vinstri hreyfingin grænt framboð

ræðumenn samfylkingarinnar verða í fyrstu umferð jóhanna sigurðardóttir forsætisráðherra guðbjartur hannesson félags og tryggingamálaráðherra og heilbrigðisráðherra í annarri umferð og valgerður bjarnadóttir sjötti þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður í þriðju umferð ræðumenn fyrir sjálfstæðisflokk verða bjarni benediktsson annar þingmaður suðvesturkjördæmis í fyrstu umferð ólöf nordal annar þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í annarri umferð og ragnheiður elín árnadóttir öðrum þingmönnum suðurkjördæmis í þriðju umferð ræðumenn fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð verða steingrímur j sigfússon fjármálaráðherra í fyrstu umferð í annarri jórunn einarsdóttir fjórði þingmaður suðurkjördæmis og í þriðju umferð ólafur þór gunnarsson þriðji þingmaður suðvesturkjördæmis fyrir framsóknarflokk tala sigmundur davíð gunnlaugsson áttundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður í fyrstu umferð í annarri höskuldur þórhallsson sjötti þingmaður norðausturkjördæmis og í þriðju umferð sigurður ingi jóhannsson þriðji þingmaður suðurkjördæmis fyrir hreyfinguna tala í fyrstu umferð þór saari níundi þingmaður suðvesturkjördæmis í annarri baldvin jónsson níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður og í þriðju umferð margrét tryggvadóttir